Înainte să avem pretenția și să cerem imperativ să fim susținute de colegii noștri bărbați, ar trebui să ne susținem între noi, femeile, însă acest lucru nu se ntâmplă și voi exemplifica. Alegerile pentru conducerea partidului din care fac parte au loc la sfârșitul acestei luni.

Moral, în opinia mea, ar fi fost ca restul femeilor cu funcții din partid să susțină una dintre aceste două candidaturi, însă, președinta organizației de femei și prim vicepreședinta, care, de altfel, au discursuri feministe înflăcărate, îl susțin pe singurul bărbat aflat

Dânsele îl susțin pe cel care s a opus vehement punerii în aplicare a statutului partidului care prevede o cotă de 30 femei la toate alegerile.